hæstvirtur forseti ég get hafið ræðu mína á svipaðan hátt og háttvirtur þingmaður ásta r jóhannesdóttir gerði áðan þegar hún hóf að mæla fyrir máli sínu um hólavallakirkjugarð og verndun hans sem meðal annarra orða ég styð af heilum hug hún sagðist vera að mæla fyrir málinu í fimmta sinn og það gætti örlítillar þreytu í málrómnum hér mæli ég fyrir þingsályktunartillögu sem ég er að mæla fyrir í áttunda sinn þannig að við háttvirtur þingmaður getum farið í keppni um það hvor mælir oftar fyrir málunum sínum

ég er hér í stjórnarandstöðu eins og kunnugt er og geri því ráð fyrir að það verði erfiðara undir fæti fyrir mig að koma mínu máli áfram þó ég sannarlega voni að straumarnir séu farnir að snúast í þá veru að hér verði breyting á málið varðar friðlandið í þjórsárverum og verndun þjórsár tillagan er þingsályktunartillaga sem hefur tekið nokkrum breytingum í gegnum tíðina eins og er hljóðar tillögutextinn svona eins og getið er á þingskjali númer fjörutíu og átta með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að sjá til þess að fallið verði frá áformum um norðlingaölduveitu í þjórsárverum og frekari virkjunum í þjórsá en orðið er jafnframt verði tryggð verndun þjórsárvera í heild sinni með stækkun friðlandsins þannig að það nái til náttúrulegra marka veranna ásamt með þjórsá og nærliggjandi svæðum að sultartangalóni stækkað þjórsárverafriðland verði sem fyrst tilnefnt á heimsminjaskrá unesco undirbúningur málsins miðist við hægt verði að auglýsa hin nýju friðlandsmörk í ársbyrjun tvö þúsund og átta eins og ég sagði þá höfum við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs lagt fram tillögur á alþingi um stækkun friðlandsins í þjórsárverum árlega síðan á hundrað tuttugasta og sjöunda löggjafarþingi það var verin tvö þúsund og eitt tvö þúsund og tvö síðustu tvö löggjafarþing hafa þingmenn úr öllum flokkum nema sjálfstæðisflokki verið meðflutningsmenn á þingsályktunartillögunni það er kannski rétt að geta þess hér að framsóknarmaðurinn sem flutti tillöguna með okkur eitt ár eða tvö sennilega tvö var kristinn h gunnarsson sem er reyndar ekki lengur í framsóknarflokknum þannig að við vitum ekki enn um stuðning framsóknarþingmanna við tillöguna en þar að auki hafa þingmenn samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og frjálslynda flokksins lagt til að heimild iðnaðarráðherra frá árinu tvö þúsund og þrjú til að leyfa gerð norðlingaölduveitu verði numin á brott úr lögum svo öllu sé til haga haldið virðulegi forseti langar mig til að nefna það að þá hafa fyrrum þingmenn sjálfstæðisflokksins annars vegar háttvirtur fyrrum þingmaður katrín fjeldsted og hins vegar fyrrverandi hæstvirtur umhverfisráðherra sigríður anna þórðardóttir lýst sjónarmiðum sem eru í dúr við þessa tillögu og katrín var raunar fyrst þingmanna til að flytja tillögu um að verin yrðu sett á heimsminjaskrá unesco sem nú er hluti af þessari tillögu það er alveg ljóst að það er gríðarlega víðtækur stuðningur í öllum flokkum við að þessi tillaga nái fram að ganga hún hefur verið send út til umsagnar oftar en einu sinni í annað sinn sem hún var flutt var hún send til umsagnar til nokkurs fjölda aðila ef ég man rétt eitthvað á annan tug aðila sem fengu málið til umsagnar tillagan fékk afar jákvæðar undirtektir vægast sagt af þeim sem gáfu umsagnir um tillöguna voru einungis tveir aðilar sem voru á móti henni það var annars vegar landsvirkjun og hins vegar hreppsnefnd ásahrepps þjórsárver magnast á þeim tíma sem liðinn var frá því að hún fyrst kom fram þá var það þannig að landsvirkjun hafði sett sér það markmið að reisa norðlingaölduveitu með norðlingaöldulóni í fimm hundruð sextíu og átta metra hæð yfir sjávarmáli ásamt set og veitulóni sunnan þjórsárjökuls það var ljóst að bæði lónin mundu skerða náttúruverndargildi veranna umtalsvert og einnig að minnka ósnortin víðerni á hálendi íslands og það var mat okkar flutningsmanna tillögunnar þá að það væri búið að sauma nóg að þjórsárverum með veitu og virkjunarframkvæmdum og þá töldum við að rétt væri að tryggja vernd veranna til frambúðar með því að stækka friðlandið svo mikið að það yrði ekki af frekari framkvæmdum í næsta nágrenni þeirra svo var það í fimmta sinn sem við fluttum hana þá var eins og ég segi komnir til liðs við okkur þingmenn úr framsóknarflokknum og sjálfstæðisflokknum þá var líka komið inn í þetta ákvæði um að setja ætti verin á heimsminjaskrá unesco síðan hafa mörg vötn runnið til sjávar og baráttan um þjórsá stendur enn ekki bara um norðlingaölduveitu því að nú hefur baráttan um virkjanir í neðri þjórsá harðnað verulega nú er svo komið að landsvirkjun hefur fengið í hendurnar níutíu og þrjú prósent vatnsréttinda úr hendi ríkisstjórnarinnar þannig að landsvirkjun getur í krafti eignarhalds á þessum vatnsréttindum farið gegn þeim aðilum sem eiga sjö prósent vatnsréttindanna í þjórsá en það eru bændur og landeigendur við neðri hluta þjórsár sem eiga í vök að verjast í baráttunni við ofureflið landsvirkjun sem hefur í umboði ríkisstjórnarinnar völd á níutíu og þrjú prósent vatnsréttindanna málið hefur borið að og komið í fjölmiðla með ýmsum hætti og það hafa verið stofnuð samtök til verndar þjórsá sérstaklega sól á suðurlandi þau hafa háð mikla baráttu ekki bara íbúar í skeiða og gnúpverjahreppi eða landeigendur þar heldur líka niðri í flóahreppi því þar hefur staðið stóra um urriðafossvirkjun baráttan um hana hefur breyst vegna þess að nú nýverið ákváðu skipulagsyfirvöld í hreppnum að setja urriðafoss inn á aðalskipulag hreppsins en þar hafði hún ekki verið áður þannig að þar hafa orðið talsverðar breytingar og við vitum svo sem ekki hvernig barátta íbúanna sem eru mótfallnir urriðafosslóni og urriðafossvirkjuninni breytist ein baráttukona á það skilið hæstvirtur forseti að vera nefnd sérstaklega til sögunnar hér það er hún jóhanna jóhannsdóttir sem er níutíu og þrjú eða níutíu og fjögurra ára gömul hún býr í haga og hefur búið þar í sextíu ár það hefur verið gefið út veggspjald með ákaflega fallegri mynd af þjórsá og regnboga sem teygir sig hátt upp í himininn og fremst í myndletrinu stendur jóhanna jóhannsdóttir á rauðri kápu baráttuglöð að vanda og textinn sem stendur undir myndinni er með leyfi forseta svohljóðandi ég vaknaði klukkan sex annan mánudag ágústmánaðar að alheiðríkt var og blæjalogn bjólfell selsundsfjall þríhyrningur og þjórsá nutu sólar en hagafjall skyggði enn á hana svo bærinn og túnin voru í skugga fljótlega komst sólin upp fyrir fjallsbrúnina fegurðin var alger þjórsá sem oft er skollituð af jökulframburði sýndist blá sker skógarhólmar og hagaey blöstu við mér úr suðurglugganum ég var með sjónauka og sá fuglana lyfta sér til flugs upp á túnin kvikar allt af kæti kringum gamla bæinn líf og gleðilæti langan sumardaginn mér var hugsað til landsvirkjunar sem ef til vill sekkur svo túnunum í haga á þessari fallegu landnámsjörð að ekki verði búandi hér lengur og enginn situr við glugga og dáist af fegurðinni eða nýtur góðs af gæðum jarðarinnar það er mikið vald sem fáeinir gróðahyggjumenn taka sér hæstvirtur forseti þetta er tilvitnun í orð jóhönnu jóhannsdóttur og þau segja auðvitað miklu meira heldur en mörg orð um það hvernig fólkinu í sveitinni líður ég sagði áðan að málið hefði komist í fjölmiðla með ýmsum hætti frá því að baráttan fyrir verndun þjórsár hófst okkur er minnisstætt sem fylgjumst með fréttaflutningi af þessum málum þegar það gerðist í mars síðastliðinn að það fréttist af bréfi sem sóknarpresturinn á stóra núpi axel árnason skrifaði til skipulagsyfirvalda það fer sem sagt tvennum sögum af því hvort bréfið var skrifað til skipulagsstofnunar í reykjavík eða hvort það var til skipulagsyfirvalda í skeiða og gnúpverjahreppi en í öllu falli sagðist presturinn í bréfinu hafa orðið þess áskynja í störfum sínum að þessar fyrirhuguðu framkvæmdir landsvirkjunar virkjunarframkvæmdir sem hafa staðið fyrir dyrum hafi vakið upp ugg í brjóstum mjög margra sóknarbarna samfara vanlíðan og hann sagði sóknarbörnin upplifa þetta sem svo að það væri verið að farga landslagi og það væri verið að farga fornminjum og náttúruminjum og fólk upplifir þetta sem valdbeitingu það væri verið að beita valdi við þessar aðfarir þegar fólk heyrði að að það væri búið að bjóða út hönnun mannvirkja án þess að búið væri að semja við landeigendur um bætur fyrir eignarlönd þeirra og fólk skildi þessa undirliggjandi öldu eignarnáms sem allir óttast sem allir hræðast og af eðlilegum ástæðum óttast fólk um stöðu sína ef það hreyfði mótmælum presturinn sagði að fólki fyndist að það hefði myndast gjá á milli þeirra sem væru framkvæmdunum fylgjandi og þeirra sem væru framkvæmdunum andvígir með tilheyrandi sálarsárum nú fór það svo og var sagt frá því í fjölmiðlum og ég er einungis hér með útskrift úr fjölmiðlafréttum fyrir framan mig um þetta mál að séra axel árnason sóknarprestur á stóra núpi í skeiða og gnúpverjahreppi var fenginn til að draga til baka þetta bréf sitt

þessi saga sem kom til okkar í fjölmiðlum í mars síðastliðinn virðulegi forseti sýnir okkur auðvitað hversu ójafn þessi leikur er þegar um fáa landeigendur er að ræða annars vegar og öflugt fyrirtæki í opinberri eigu hins vegar eins og landsvirkjun er og mér hefur auðvitað þótt það afar miður þegar ég heyri nýjan umhverfisráðherra gefa þær yfirlýsingar í fjölmiðlum að það sé lítið sem hægt sé að gera vegna þess að það séu engin tæki í lögunum sem ríkisstjórnin hafi

en þá hef ég viljað benda hæstvirtur umhverfisráðherra og ríkisstjórninni á það að við eigum enn þá landsvirkjun landsvirkjun er opinbert fyrirtæki í eigu okkar allra þess vegna tel ég að það sé rangt hjá umhverfisráðherranum að

eitthvað með sínum ummælum í kosningabaráttunni og sínu fagra íslandi þá tel ég að það sé kominn tími til þess að samfylkingin tali skýrt í þessu ríkisstjórnarsamstarfi og bregði nú á það ráð að gefa út yfirlýsingu um að það verði ekki farið með þessu valdi gegn þeim landeigendum við neðri hluta þjórsár sem vilja ekki fórna landi sínu undir uppistöðulón hæstvirtur forseti það er margt sem ég gæti sagt áfram um örlög þjórsár og þjórsárvera en mig langar til að nota þessar síðustu sekúndur sem ég á eftir af ræðu minni með því að vitna í skrif guðmundar páls ólafssonar sem hefur gefið út bók um þjórsárver en hann segir í henni að blikur séu á lofti og enn sé vélað og orðrétt segir hann í bók sinni með leyfi forseta hvernig sem fer verða örlög þjórsárvera skilaboð til okkar sem þjóðar um hver við verum og þegar fram líða stundir vottorð til umheimsins um það hver við vorum þannig munu þjórsárver verða bautasteinn um heiður okkar eða háðung og varðveita svarið við hinni eilífu spurningu að vera eða vera ekki hæstvirtur forseti ég tel að það séu blikur á lofti hvað varðar þjórsá alla ég tel að það sé orðið tímabært að við verndum þjórsá það sem ekki er enn virkjað af henni og legg til að þessi tillaga verði samþykkt en að lokinni þessari fyrri umræðu verði henni vísað til síðari umræðu og umhverfisnefndar